Lo que usted y otros han hecho es precisamente eso una cadena de mentiras y medias verdades. Han organizado ustedes una escandalera sin fundamento, simplemente para agitar y —me temo— combatir al Gobierno español. Pero esto no es la Carrera de San Jerónimo, esto no es el Parlamento español. Si quieren ustedes discutir de política española, háganlo en Madrid. Ni yo soy ya el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno del señor Sánchez. Y usted ha sido presidente del Parlamento Europeo y debiera guardar la compostura. Señor presidente, ¿puedo continuar?

Muchas gracias. Y todo lo que ustedes han dicho ahora de semiclandestina. Miren, la clandestinidad, como algunos atributos de la fisiología del cuerpo humano, es o no es es clandestina o no es clandestina. No pueden ustedes decir que es una misión secreta o clandestina a medias, cuando les he explicado que hemos pasado por el Grupo Internacional de Contacto, donde hemos dicho claramente que seguiríamos contactando con todos los actores políticos a los niveles necesarios, y todo el mundo estuvo de acuerdo. Y he informado al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de que seguiríamos contactando por todos los medios necesarios y adecuados con todos los actores políticos.

¿A qué viene esta agitación de secretos y complots porque usted quiso hacer un gesto para que el Gobierno español sacara tajada?

¿De qué se quejan ustedes? ¿Qué es lo que encuentran criticable en hacer la misión diplomática que nos corresponde hacer y que venimos haciendo durante meses por el simple hecho de que, en vez de hacerla por teléfono, la hacemos presencialmente? Vamos a ver las elecciones en Bielorrusia no han sido ni libres ni transparentes ni participativas.

Y, sin embargo, la oposición en Bielorrusia ha participado en ellas. ¿Ustedes creen que la participación de la oposición en Bielorrusia ha blanqueado al régimen del señor Lukashenko? ¿Ustedes creen que esa participación ha servido para legitimar al régimen del señor Lukashenko? Claro que no, en absoluto, al contrario. Precisamente esa participación ha servido de palanca para poner de manifiesto la falsedad de esas elecciones y combatirlo. Pero ¿en qué se blanquea al régimen del señor Maduro por el hecho de enviar a un funcionario a hablar con todo el mundo en Venezuela? Por favor, un poco de seriedad. ¿en qué se blanquea ¿En qué se legitima? Cuando hemos estado diciendo y seguimos diciendo lo que pensamos con respecto al régimen del señor Maduro. Estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. ¿Que no he informado anteriormente al Parlamento Europeo? Pues claro que no. No tengo ni obligación ni necesidad de hacerlo.

Y, bueno, ya lo que me faltaba es que me diga alguien que yo no tenía ningún contacto con la oposición para trasladar al régimen del señor Maduro sus condiciones.

Bueno, muy bien, pues mire un documento con cinco puntos concretos me fue suministrado por la oposición para que lo hiciera llegar al régimen del señor Maduro y esperara su respuesta. Sí, me he empeñado en intentar ver si había alguna posibilidad, ciertamente escasa, de si era posible, ciertamente poco probable, que se pudiesen aproximar las posiciones del Gobierno, del régimen del señor Maduro y de la oposición. Y ustedes me dicen ¿mandaría usted a alguien a Bielorrusia para intentar aproximar posiciones?

claro que sí. Si mañana pudiésemos enviar a alguien a Bielorrusia para intentar crear un diálogo político nacional, claro que lo haríamos lo hemos ofrecido. Pero ¿en qué mundo viven?

El presidente del Consejo Europeo ha llamado o intentado llamar al señor Lukashenko. No lo ha conseguido, pero si se hubiera puesto al teléfono, habría hablado con él. ¿Eso es blanquearle?

¿Qué les preocupa a ustedes de verdad? ¿Les preocupa la suerte del pueblo venezolano? No digo que no, a mí también, y no acepto lecciones sobre cómo tengo que conducir la tarea del alto representante en este caso concreto. He hecho lo que tenía que hacer y lo volvería a hacer. No hemos tenido éxito. Pero creo que era necesario. Creo que era necesario para intentar encontrar una vía de aproximación, que es la única forma de salir de la situación en Venezuela, y fomentar y propiciar el diálogo político, y diálogo político ha habido, porque ha habido representantes de la oposición que han estado hablando con el régimen el señor Capriles, sin ir más lejos, que ha hecho manifestaciones públicas diciendo si se dieran las condiciones, yo participaría. Si se dieran las condiciones, pero las condiciones no van a caer del cielo, no van a surgir por generación espontánea, hay que trabajarlas, hay que discutirlas. ¿Qué creen que ha estado haciendo el Gobierno de Noruega, que ha estado perfectamente al corriente de lo que hemos hecho y que nos ha apoyado?

Pues fomentar ese diálogo, tampoco con éxito, pero en el fondo lo que hemos intentando hacer nosotros es lo mismo que ha hecho el Gobierno de Noruega, y lo seguirá intentando hacer y lo seguiremos intentando hacer, porque no apoyamos soluciones militares, porque no apoyamos intervenciones militares en el exterior para resolver ese problema, porque la única solución es precisamente el diálogo y el pacto entre las fuerzas políticas de Venezuela. Y eso, si podemos propiciarlo, lo haremos. Y es lo que he estado haciendo, y lo he hecho con pleno conocimiento del grupo del G4, con quien he tenido varias videoconferencias durante este verano.

Y lo he hecho con plena conciencia de que eso iba a ser aprovechado por quienes tienen más interés en agitar las aguas políticas que en buscar una solución al problema de Venezuela, y sabiendo, también, que también recibiría críticas por parte de los que dicen que no hemos querido participar, una vez más, en el proceso electoral. No, no hemos podido participar. No, señora Pereira, no hemos podido participar. Porque, para participar —insisto—, hay un proceso reglado, que pasa por una misión de exploración electoral, que vuelve con un informe y dice si se dan o no se dan las condiciones, y, si se dan —y me correspondería a mí haberlo juzgado—, se pone en marcha un proceso que los que trabajan en el terreno de las observaciones electorales saben que es largo y complejo, que no se puede hacer con menos de cuatro o cinco meses. Y eso fue lo que por carta le dije al Gobierno de Venezuela antes de mandar esa misión que sepan ustedes que primero tenemos que ver si se dan unas condiciones, que hoy no se dan, y que después necesitaríamos cinco meses para poder participar. La respuesta ha sido la que es, y desgraciadamente me temo que eso va a seguir empujando a Venezuela hacia una situación más difícil todavía, a una situación de desinstitucionalización. La Asamblea Nacional es hoy una asamblea democráticamente elegida. Es la única institución que lo es. Dicen ustedes elecciones presidenciales. Sí, bueno, pero es que ahora estamos hablando de las legislativas, que son a fecha fija, porque esa Asamblea llega al final de su mandato y hay que elegir otra nueva. ¿A ustedes les parece mal que intentemos discutir de qué forma se pueden celebrar estas elecciones? ¿En qué nos hemos comprometido? ¿En qué hemos cedido? ¿En qué hemos blanqueado? ¿En qué hemos legitimado?

Señor López, comprendo que, si estuviera en su piel y tuviera un hijo acogido en la Embajada de España, tendría una carga emocional que seguramente me haría decir lo mismo que usted ha dicho, pero, por favor, no diga que es una misión secreta. Las misiones secretas no se comunican por carta a todos los Estados miembros. No diga que hemos ido a blanquear el régimen del señor Maduro. Usted sabe cuál es mi opinión sobre ese régimen. Usted sabe que su hijo fue acogido en la Embajada de España cuando yo era ministro de Asuntos Exteriores y que me siento muy orgulloso de haber conseguido contribuir en algo a eso. Mi compromiso con la democracia en Venezuela no me lo tienen que validar ustedes está demostrado con los hechos, y lo que hemos hecho ahora no lo desmiente. Es un esfuerzo arriesgado. Es un esfuerzo criticable. Ustedes lo están criticando mucho más de lo que merece, y del otro lado también, para intentar encontrar una solución y ayudar a la oposición a que se sienta más fuerte y respaldada por la comunidad internacional y por la Unión Europea cuando habla con el Gobierno. Desgraciadamente, no hemos tenido éxito, si el Gobierno de Venezuela, el régimen del señor Maduro, me hubiera dicho, antes de que mandara la misión, no vale la pena que venga porque no pienso cambiar la fecha electoral, porque la Constitución me lo prohíbe, como están diciendo ahora, entonces sí, ciertamente, no hubiéramos ido. ¿Para qué? Pero eso no estaba tan claro, eso no estaba tan claro, en todas las discusiones que hemos tenido directamente, a través de la oposición, eso no estaba tan

Había una pequeña posibilidad, y me sentí obligado a explorarla, a intentar ver si había algo que se podía hacer para impulsar este diálogo político que, a fin de cuentas, algún día será la única solución para el pueblo de Venezuela.